Spoštovane poslanke in poslanci. Tudi v okviru te točke se danes kot že ničkolikokrat v zadnjem času pogovarjamo o migracijah. Načelno to ni nič slabega, kajti migracije so očitno res eden najbolj perečih problemov današnjega trenutka in tudi Evropske unije, katerega del je tudi Slovenija. Gre za izjemno pomembno in aktualno temo, ki pa se na žalost ne samo pri nas, ampak tudi v v tujini vse prevečkrat zlorablja za nabiranje političnih točk. Po nepotrebnem se v takih primerih zavaja in ustrahuje javnost, čeprav je bilo že večkrat poudarjeno, da je Slovenija je in ostaja varna država in da se nimamo Slovenci in vsi, ki tukaj živimo, ničesar bati. V poslanski sk upini Alenke Bratušek se zavzemamo za politiko, ki je realna in ki odgovarja na aktualne probleme, ki se pojavljajo v družbi, in ne s politiko, ki podpihuje nestrpnost in predsodke. Migracije so očitno del naše realnosti. Gre za pojav, ki ga ne bo mogoče kar tako zatreti. Tudi v preteklosti so ljudje vedno migrirali in vedno bodo. Aktualna problematika pa je še toliko bolj pereča, ker je na velikem področju Afrike in sosednjih držav situacija, ko ljudje komaj preživijo, ne samo zaradi narobnih politik in gospodarskih odločitev, ampak tudi zaradi podnebnih sprememb, h katerim prispevamo prav vsi. Tudi po sprejetju globalnega dogovora o varnih, zakonitih in urejenih migracijah Slovenija ohranja suverenost na tem področju in bo lahko suverena pri oblikovanju svoje nadaljnje politike. To je dejstvo, pa čeprav ga nekateri večkrat zanikajo. Dejstvo je pa tudi, da se ena sama država, bodisi naša bodisi katera druga, sama ne more zoperstaviti temu kompleksnemu problemu. To so pokazale izkušnje zadnjih let. Zato je prav, da je Slovenija skupaj s sto dvainpetdesetimi državami podpisnica tega dogovora. Mimogrede, dejansko je bilo proti samo pet držav in to skupina držav, v katerih si vsaj jaz osebno in moja poslanska skupina ne želi biti del te skupine. Del Evropske unije in mednarodnega sodelovanja je tudi je tudi, solidarnost in skupaj moramo poskrbeti za varne in urejene migracije in urediti predvsem področja vračanja nezakonitih migrantov, kar je brez usklajenosti v mednarodnem okolju veliko težje. Po drugi strani glede na to, da migracije ni mogoče preprečiti, je treba ohraniti solidarnost s tistimi, ki se podajo na težko in nevarno pot, in poskrbeti za varovanje osnovnih človekovih pravic. To je zelo pomembno, če želi Evropska unija ostati sinonim stabilnosti, demokracije in varstva človekovih pravic, kar je bila tudi doslej. Prioriteta seveda ostaja, da da ohranimo varnost naše države in državljanov, vendar pa je po drugi strani naša dolžnost pomagati ljudem v stiski in samo za to gre pri tem dogovoru. In če se dotaknem ob koncu samo še dogovora. Posvetovalni referendum o obravnavi migracij nima, vsaj po našem mnenju ne, prave pravne podlage. Kot določa zakon, lahko državni zbor razpiše posvetovalni referendum samo o vprašanjih iz svoje pristojnosti, ki so širšega pomena za državljane. Res je, da gre za pomembno problematiko, vendar sprejetje globalnega dogovora o migracijah kot nepogodbenega akta spada v pristojnost vlade in ne v pristojnost državnega zbora. Predlog za razpis referenduma torej po našem mnenju ne izpolnjuje ne procesnih niti materialnih predpostavk, zato se tudi ni moč čuditi odločitvi, ki jo je bil sprejel odbor za zunanjo politiko. Kadar gre za varstvo človekovih pravic, nerada govorim o denarju, ampak predlagatelji o denarju in njegovi porabi še preradi govorijo, zato bi glede na to, da pravna podlaga ne obstaja, tukaj vendarle zastavila vprašanje, ali ne bi bilo smiselno teh treh milijonov evrov porabiti za kaj drugega, za vse tisto, za kar se stranka SDS v svojih predlogih zakonov velikokrat tudi utemeljeno zavzema. V Stranki Alenke Bratušek za razpis posvetovalnega referenduma iz navedenih razlogov ne bomo dali svojih glasov. Hvala lepa.